Voorzitter, als één vorm van gemeenschappelijk beleid niet werkt, dan moet er nog meer gemeenschappelijk beleid komen! Dat is het axioma, het dogma, zoals het wordt beleden door de Europese Commissie, de Raad en ook een meerderheid in dit Parlement. Ik zou de collega's willen oproepen tot een reality check Bestaat er bijvoorbeeld een democratisch draagvlak voor de systematische vlucht vooruit naar een soort super Europa dat zich ook nog eens gaat bezig houden met de fiscaliteit en de sociale zekerheid van de lidstaten? Heeft het zin om een lidstaat die structureel niet past in de eurozone, toch in die eurozone te houden, enkel en alleen omdat men om ideologische redenen weigert toe te geven dat men fouten heeft gemaakt in het verleden? Hoe ver kunnen we nog gaan in het belasten van de nettobetalers in de EU? Het wordt dringend tijd collega's dat we het beleid van de Europese Unie in overeenstemming brengen met de realiteit van de echte wereld, in plaats van te blijven proberen het omgekeerde te doen.